C'est un accord, c'est un acquis et cet accord ne change rien à ce fait. Les pays non ACP par contre, qui, jusque maintenant, payaient cent soixante seize euros la tonne, vont voir diminuer leur droits d'entrée jusqu'à cent quarante et un euros.

La Commission a négocié cet accord au nom de l'Union européenne.

Est ce à dire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes? Non! Je suis rapporteur pour avis pour cet accord et je suis aussi rapporteur au fond sur les mesures d'accompagnement dans le secteur de la banane, rapport que je présenterai demain en deuxième lecture.

Troisièmement, en ce qui concerne les mesures d'accompagnement de la banane dont je parlerai plus en détails demain matin je crois que le Parlement a réussi et je remercie Monsieur le Commissaire d'avoir insisté sur ce point à introduire quelques nouveautés, notamment